Ce débat prouve en fait que la majorité de cette institution, confrontée à ses échecs, n'a rien de mieux à faire que d'attaquer l'opposition. Ce que vous appelez populisme, c'est la voix des peuples victimes de l'euromondialisme qui veulent vous exprimer leur légitime colère.

Ce que vous appelez discours de haine, c'est tout ce qui va à l'encontre des dogmes que vous avez établis. En réalité, la haine est le fait des tenants du politiquement correct.

et ce en vertu des lois liberticides qui existent dans mon pays. C'est cela qui devrait vous choquer. Balayez ces législations au lieu de préparer l'instauration de nouvelles censures.